Da tih presuda nije bilo, zločinci bi danas, neosuđeni, bili oko nas. Osuđeni su pojedinci, a ne narodi. I to je jedina istina. Ipak, treba naglasiti da smo kod svake odluke Tribunala svjedočili licemjernim reakcijama u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ovisno je li odluka oslobađajuća ili osuđujuća, imali bismo nastavak medijskog rata i verbalnih konstrukcija političara koji sebi umišljaju da predstavljaju cijele narode. Ta nesposobnost izlaska iz dnevnopolitičkih igara znači nespremnost suočavanja s prošlošću. Najžalosnije su bile reakcije crkvenih vlasti, gdje je srpski patrijarh rad Suda nazvao đavolskim delom, a katolički biskup ljubio ruke osuđenog ratnog zločinca. Uzimanjem kao istine samo one odluke Suda koje pojedinoj zemlji ili političkoj eliti odgovara, ne doprinosi pomirenju, niti istini. Mada je bilo nevjerojatnih tehničkih propusta u radu Suda, svi trebaju poštivati njegove odluke. Nitko nema pravo negirati genocid u Srebrenici, kao najveći zločin na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata. Nitko nema pravo odbacivati presude za zločine učinjene zbog navodnih viših ciljeva. Ne postoje viši ciljevi. Život je najviši cilj. Pravo na život je svetinja. Samo iskreno suočavanje s istinom može donijeti iskupljenje grijeha za sve one osobe koje su činile, podržavale ili zataškavale zločine na području bivše Jugoslavije.